Señora Presidenta, señor Comisario, una apuesta decidida en Europa por la economía circular es, junto con la igualdad, una de nuestras principales ventajas competitivas en una Unión que depende, como ninguna otra región del mundo, de las importaciones de materias primas.

Apoyar la investigación y trabajar en tecnologías y procesos que nos permitan reutilizar al menos el 70 de los residuos es clave para desarrollar nuevas formas de producción, cerca de dos millones de empleos y una fuente de crecimiento sostenible, inteligente e innovadora. Por eso comparto el principio de establecer objetivos vinculantes de reciclaje, eliminar los vertederos, valorizar energéticamente solo lo no reutilizable, impulsar la innovación en este sector y convertir este principio en una seña de identidad del Made in Europe Propongo, además, una política fiscal europea común que apoye la economía circular y normas comerciales que protejan producciones sostenibles frente a las que no lo sean. Pero, además, debe incorporar a la inteligencia de los sistemas fiscales la clave de la reutilización.